tillaga til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu e e s nefndarinnar númer níutíu og þrjú tvö þúsund og sex um breytingu á níunda viðauka og nítjánda viðauka við e e s samninginn utanríkisnefnd hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund martin eyjólfsson og nínu björk jónsdóttur frá utanríkisráðuneyti og áslaugu árnadóttur og ólöfu emblu einarsdóttur frá iðnaðar og viðskiptaráðuneyti tilgangur þessarar tilskipunar er að auka virkni innri markaðarins og stuðla að háu stigi neytendaverndar með því að samræma lög reglur og stjórnvaldsfyrirmæli um óréttmæta viðskiptahætti sem skaða hagsmuni neytenda og að mæla fyrir um fulla samræmingu á þeim sviðum sem tilskipunin tekur til innleiðingin mun meðal annars fela í sér að útlista þarf nákvæmlega hvers konar viðskiptahættir teljist óréttmætir villandi eða uppáþrengjandi innleiðing tilskipunarinnar kallar á lagabreytingar hér á landi og þarf að innleiða efni hennar fyrir tólfta júní næstkomandi samkvæmt upplýsingum sem nefndin hefur aflað verður lagafrumvarp hins vegar ekki lagt fram fyrr en á haustþingi